lífsýnasöfn vil ég gera grein fyrir breytingartillögu sem er eingöngu hæstvirtur forseti hefur engar efnislegar breytingar í för með sér og eru eingöngu tæknilegs eðlis því við yfirlestur á frumvarpinu og í skjalaritun kom í ljós að tilvísun í fimmtu grein átti við tvær málsgreinar í stað einnar þannig að við eigum þessa breytingu árvökulum augum skjalalesara að þakka að er komin fram þetta er eitt af þeim mörgu málum sem voru lögð fram á haustdögum af fyrrverandi ráðherrum

fyrir utan að það hefur komið í ljós þegar farið var að vinna eftir lögunum að það þyrfti að skilgreina betur og aðgreina sýni það er það þurfti að gera greinarmun á sýnum sem þarna er vegna vísindarannsókna eingöngu og sem sýni er safnað vegna þjónustu við sjúklinga það eru mismunandi forsendur fyrir þessari sýnatöku mismunandi notkun og mismunandi skilgreiningar á merkingum þessara sýna hvort sem þau eru persónugreinanleg eða ekki þessi vitneskja hlóðst upp innan vísindasamfélagsins hjá þeim sem unnu við sýnatökur og geymslu og varðveislu sýnanna og það voru einstaklingar úr þeirra eigin hópi sem sé sérfræðinganna sem komu að því að semja þetta frumvarp og enda líka voru litlar breytingar gerðar við það í meðförum nefndarinnar og nefndin stendur einhuga að þessum breytingum og hvetja til þess að frumvarpið yrði samþykkt almenning í landinu þá hefur þessi umgjörð vinnsla og frágangur snerta samt hvern og einn sem þarf á því að halda að fara í rannsóknir ýmist þjónusturannsóknir eða gefi sýni til vísindarannsókna þannig að það er mikilvægt að rétt sé farið með en þetta skiptir miklu máli innan heilbrigðisþjónustunnar og þeirra sem vinna með sýnin þetta eykur persónuöryggi þetta eykur öryggi í meðferð sýnanna

klára að vinna þetta í jafnmikilli sátt og raun bar vitni